Mais ce n'est qu'un outil, Monsieur Karas. Ce fonds de résolution, cette taxe ou ce bank levy n'est qu'un outil dans une boîte à outils qui en comprend d'autres, avec l'objectif que les risques soient identifiés assez tôt pour éviter qu'ils ne se transforment en crise et qu'une crise ne se transforme en catastrophe.

Je confirme que nous travaillons sur la diversification de ce marché, qui est trop concentré dans quelques mains et, notamment, sur l'option d'une agence européenne.

En effet, je pense, comme vous, que nous devons aller au delà.

Comme je l'ai dit tout à l'heure je réponds également à Mme Băsescu nous travaillons à des mécanismes plus pérennes, et la Commission, en liaison avec le groupe de travail présidé par le président du Conseil européen, n'a pas encore choisi la base juridique sur laquelle nous allons établir ces propositions relatives à un mécanisme plus permanent

Je voudrais rappeler que cette récente crise qui a touché votre pays, mais pas seulement, et les risques de contagion qui y sont associés, ont bien mis en évidence l'interdépendance des États membres, en particulier dans la zone euro. Cette crise a également accentué la nécessité, à mes yeux, pour l'Europe de démontrer sa détermination à entreprendre des réformes fondamentales pour assurer le bon fonctionnement de l'Union européenne et de la zone euro dans son ensemble.

La Commission a également fait des propositions importantes en matière de surveillance budgétaire. Je pense qu'il faut faire tout cela, mais il faut faire davantage encore pour parler aux citoyens, qui attendent de nous qu'on relève la ligne de perspective économique, en termes de croissance et d'emploi.

C'est la raison pour laquelle j'attache de l'importance, dans la deuxième partie de mon portefeuille, à la proposition à laquelle je travaille avec une dizaine de mes collègues, et que je présenterai au début du mois d'octobre, sur cette idée d'un single market act afin de mieux faire fonctionner la base fondamentale, la plate forme de toute l'économie européenne qu'est le marché unique. C'est un marché de 500 millions de citoyens dans lequel les petites entreprises très nombreuses les citoyens et consommateurs ne se retrouvent pas. Or, nous savons que, si ce marché fonctionnait mieux au service des petites et moyennes entreprises, au service des citoyens et des consommateurs, on pourrait trouver dans ce marché, en nous mêmes, 2 de croissance.